Domnule președinte, pesta porcină africană produce daune importante crescătorilor europeni din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucraina, România și Bulgaria.

Aș dori să atrag atenția și un semnal de alarmă, în același timp, referitor la pericolul reducerii drastice a efectivelor de porci din Europa din cauza acestei boli, situație care riscă să afecteze securitatea alimentară a cetățenilor Uniunii Europene, motiv pentru care consider că executivul european trebuie să ia măsuri să activeze fondurile de rezervă necesare pentru intervenție rapidă în statele afectate. Vă readuc aminte că, dacă un stat membru are o problemă, înseamnă că întreaga Uniune se confruntă cu aceeași problemă.